Gentile colleghe e colleghi, oggi è venuto a mancare un grande italiano, un grande cittadino europeo, Andrea Camilleri, uno dei più autorevoli intellettuali contemporanei, tenace difensore dei valori di libertà, democrazia e giustizia, implacabile antifascista, convinto europeista, un maestro umile che ha saputo raccontare, attraverso gli episodi di Montalbano, la Sicilia, terra meravigliosa e generosa, madre di uomini straordinari come lui.

Grazie Maestro Camilleri per ciò che ci hai regalato e per aver rappresentato l'Italia nel mondo con la tua scrittura indimenticabile.